presidente Juncker, en esta recta final ha hecho usted su discurso más largo e intencionado, pero exigimos más y, sobre todo, concreción vías legales para migrantes y refugiados —no basta la tarjeta azul para la migración económicamente selectiva si no existe visado humanitario

Desobedecer las sentencias de los tribunales no es defender la democracia ni la libertad de expresión es incumplir la ley, es cometer un delito y es la negación de Europa.

eso puede pasar en Polonia, en Hungría o en Cataluña en todas partes es la negación de Europa.